Panie Przewodniczący! Jak pokazują prognozy, w przeciągu najbliższych 20 lat ruch powietrzny zwiększy się o 50 procent w stosunku do dzisiejszego poziomu. Dlatego oczywiście nadrzędnym celem staje się bezpieczeństwo pasażerów, którego nie można zwiększyć bez inwestycji w innowacje i nowe technologie. Nie da się osiągnąć długotrwałego postępu, nie biorąc pod uwagę megatrendów w branży rozwoju technologii dronów, współpracy z sektorem kosmicznym czy satelitarnymi systemami nawigacji. Kluczowe jest zapewnienie firmom właściwych warunków do prowadzenia dalszych badań w zakresie innowacji oraz udoskonalenia istniejących już technologii. Dlatego z zadowoleniem przyjmuję zapisy dotyczące współpracy z przemysłem w tej dziedzinie. Ważne jest, że w sprawozdaniu znalazły się przepisy udoskonalające przeloty nad strefami konfliktów zbrojnych oraz że ustanowiono ramy prawne w odniesieniu do bezpiecznego korzystania z dronów. Jasne przepisy pozwolą firmom zaangażowanym w produkcję dronów spokojnie przygotowywać strategie i plany rozwoju na najbliższe lata, a, jak wskazują dane, tylko w tym sektorze będzie zatrudnionych w przyszłości około 100 tysięcy osób. Propozycje, o której dzisiaj mówimy, przewidują lepsze wykorzystanie dostępnych zasobów, lepszą certyfikację, a także, co bardzo ważne, zwiększenie konkurencyjności europejskiego sektora lotniczego. Z pewnością niełatwo było pogodzić wszystkie oczekiwania, a zwłaszcza zwiększenie bezpieczeństwa pasażerów z ochroną danych osobowych. Dlatego tym bardziej gratuluję posłowi sprawozdawcy, a także wszystkim osobom, które prowadziły to dossier i przyczyniły się do uzyskania jak najlepszych propozycji i rozwiązań.